En ik denk dat dat ook het probleem wordt, volgende week in New York, dat de rest van de wereld een beetje moe wordt van de toch holle woorden van de Europese Unie. Wij leiden, wij zijn zo goed bezig, wij zijn op weg naar de 2020 doelen.

De 2020 doelen zijn totaal niet ambitieus, die hebben wij nu al gehaald. Wij beloven nu dus acht jaar stilstand als EU voor de rest van de wereld. Wat gaan wij precies na 2020 beloven?

En dan de financiën. Wij roepen al jaren dat wij met financiën voor ontwikkelingslanden gaan komen, maar nog steeds leveren wij niets! Op dat soort holle frasen worden wij aangesproken en het wordt belangrijk, volgende week in New York, dat Europa wat meer gaat doen.